či svobody médií, vyplývají naše připomínky ze snahy o lepší budoucnost Gruzie. Podle mého názoru je potřeba důsledně bojovat s případy selektivní justice.